Debata, którą odbyliśmy, wyraźnie pokazuje, że rozmowa na temat MFF, na temat wieloletniej perspektywy finansowej, tak naprawdę nie jest rozmową księgowych. To jest rozmowa dotycząca poszczególnych polityk Unii Europejskiej i ta rozmowa będzie miała swoją kontynuację w dyskusjach dotyczących tekstów legislacyjnych. To pokazuje, że nawet jeżeli wewnątrz parlamentu są różnice zdań, to uważamy, że MFF jest niezwykle ważnym kierunkiem działania w najbliższych miesiącach i latach. Druga sprawa Ta dyskusja też pokazała, że musimy się interesować nie tylko tym, co jest zadaniem Unii Europejskiej, ale tym, co się dzieje w Unii Europejskiej. Dla nas jest ważne to, co w tym czasie dzieje się w państwach członkowskich i jakie pieniądze wydawane są na poszczególne polityki wewnątrz państw członkowskich, o czym mówił pan komisarz.

Trzeba dodawać to, co wydają państwa członkowskie, plus to, co jest w budżecie Unii Europejskiej.

Czy dyskutujemy na temat tego, co chcemy osiągnąć i ile to będzie kosztować, czy dyskutujemy nad tym, ile damy i co z tego możemy zrobić? Wydaje mi się, że ta debata bardzo wyraźnie pokazała, że parlament uważa, że budżet powinien być odbiciem ambicji politycznych. I ostatnia sprawa Włożyliśmy również w naszą propozycję pewne nowe elementy, jak chociażby pieniądze dla organizacji pozarządowych, po to żeby broniły wartości europejskich.